Je crois que l'on peut, ensemble, se réjouir du consensus observé à la fois entre les institutions européennes et les différents groupes politiques sur la nécessité d'assurer le développement futur de la politique maritime intégrée. En poursuivant le travail exploratoire commencé grâce aux actions préparatoires et aux projets pilotes, nous faisons en sorte que les ambitions de l'Union européenne en matière maritime se reflètent dans tous les secteurs concernés environnement, transport, énergie, recherche, industrie, pêche et politique régionale. Au delà de ce soutien et parce que la politique maritime intégrée est amenée à prospérer, il s'agit d'assurer un meilleur encadrement de la dépense dans ce domaine.

par voie d'acte d'exécution. Enfin, il nous faut désormais veiller à ce que son financement soit sécurisé dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel.